in werkelijkheid al vele jaren een problematische partner blijkt te zijn. Hoe problematisch bleek begin deze week weer eens.

En dan komt een kwetsbaar